Zomierali aj civilisti a zomierajú aj deti a ženy. Boje sa dokonca rozšírili aj za hranice tohto územia štátu, ktorý nikto neuznáva a ktorý dlho patril Azerbajdžanu, ale je prevažne obývaný Arménmi, a ktorý bol vždy zdrojom nepokojov medzi Arménmi a Azerbajdžancami.

90. rokov vyvolávajú obavy aj o osud potrubia s azerbajdžanskou ropou a plynom, ktorá ide aj do Európy. Aj keď ide o konflikt o Náhorný Karabach, ktorý chcú ovládať tak Arménsko, ako aj Azerbajdžan, je odsúdeniahodné, že sa doň aktívne zapája aj Turecko. Ako jediný členský štát NATO a kandidát na vstup do Európskej únie podporuje otvorene jednu z bojujúcich strán, a to Azerbajdžan. A ak máme veriť početným reportážam z regiónu, Turecko nielen dodáva Azerbajdžanu zbrane a muníciu, ale dokonca sprostredkováva príchod platených žoldnierov a džihádistov zo Sýrie, aby bojovali v Náhornom Karabachu. Som preto presvedčený, že nestačí, aby sme tu iba diskutovali. Ale mali by sme urobiť viac. O to viac som sklamaný, že sa tu nenašla vôľa ani na to, aby sme prijali rezolúciu, v ktorej by sme vyzvali na okamžité prerušenie bojov a návrat k rokovaciemu stolu, v ktorej by sme však vyzvali aj všetky regionálne veľmoci, aby sa zdržali akejkoľvek otvorenej podpory jednej z bojujúcich strán. Čiže ako Rusko, zatiaľ napriek dohode s Arménskom o vojenskej pomoci zaujíma celkom racionálny, a povedal by som, takmer neutrálny postoj, tak aj Turecko musí prestať s otvorenou podporou Azerbajdžanu. Preto vás, pán Borrell, šéf európskej diplomacie prosím, aby ste aspoň Vy, v mene Európskej únie zaujali aktívny a tvrdý postoj v tomto smere.